Madame Berès, je n'ai pas bien compris où était la question. Je me réjouis que le président de la République française, ce qui n'était pas le cas de son gouvernement il y a un an, ravive les relations franco allemandes et donc je lui adresse toutes mes félicitations.